Prin contactul permanent cu petiționarii s a adaptat cerințelor actuale amintesc aici scăderea timpului necesar soluționării unei plângeri, precum și posibilitatea sesizării din oficiu a Ombudsmanului.

Astfel, cetățenii pot contesta acum problemele existente în administrație la nivel european.

Doresc să amintesc aici refuzul Comisiei Europene de a furniza informații complete în cadrul procedurilor administrative desfășurate de Ombudsman.

Regulamentul 1049 din 2001 privind accesul la documente nu este întotdeauna respectat de către instituții. În acest mod se agravează deficitul democratic de care suferă.

Scăderea numărului de plângeri adresate Ombudsmanului în 2010 indică necesitatea popularizării mai intense a funcționării sale în rândul cetățenilor. De aceea, susțin prezentarea raportului de activitate anual într un cadru extins, cu implicarea celorlalte instituții europene, dar și a publicului.